Wydaje się, że będzie z naszej strony Parlamentu Europejskiego rzeczą rozsądną, aby naszą ocenę sytuacji na Ukrainie, o której wczoraj dyskutowaliśmy, przenieść na następną sesję Parlamentu, kiedy będziemy po ważnych wydarzeniach na Ukrainie i nasza perspektywa wtedy będzie znacznie szersza.